Je regrette également l'absence du Conseil, deuxième branche budgétaire, et dire comme mes collègues que c'est là où nous avons dans la gestion partagée le taux d'erreur maximum, et le Conseil n'est pas là pour en débattre. Dois je rappeler que nous avons refusé la décharge au Conseil? Ce serait la moindre des choses que cette institution soit présente. Je voudrais m'exprimer sur la DAS, déclaration d'assurance. C'est l'obligation du traité. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, si nous avons une DAS positive ou négative? Je voudrais d'ailleurs féliciter Mme Kaljulaid pour les efforts qu'elle a fournis pour la présentation de l'opinion de la DAS. Sur les comptes annuels, nous avons une opinion de certification sans réserve. Je dois dire que je ne m'habitue pas au fait que l'on ne comptabilise pas les 30 milliards d'euros que les États nous doivent au titre des pensions en application des normes comptables sur les secteurs publics. Sur les transactions sous jacentes, nous avons deux opinions et un constat.